Hvala za besedo . Jaz verjamem, da obstaja nekakšno soglasje glede tega, da je ta, sklad potrebno ustanoviti. Seveda to ni edini ukrep, ki bo odgovoril na, negativne demografske trende, pa vendarle moram spomniti na nekatere zadeve, ki so se dogajale v preteklosti, sploh v preteklem mandatu, na katerega se danes nekateri sklicujete. Zdaj, naša stranka SMC , ki je vodila prejšnjo vlado, je bila trdno zavezana k temu, da, vendarle sprejmemo, Zakon o slovenskem demografskem skladu. V zvezi s tem je bil tudi pripravljen osnutek zakona. Vlada se je takrat odzvala tudi na, predlog zakona, ki ga je v državni zbor v proceduro, vložila, stranka Desus, in če potegnem neki skupni imenovalec vseh teh stališč takratne vlade, tudi današnje, naše razprave, našega stališča in na sploh SMC, lahko še enkrat, ponovim in izpostavim to, da smo mi za takšno rešitev slovenskega demografskega sklada, ki bo delil naložbe, na tiste , ki so strateške in ne bodo v tem skladu in pač na portfeljske, in drugo premoženje, ki bodo v skladu in, bo ob tem zakon, pač sledil načelom neodvisnosti, samostojnosti, varnosti, razpršenosti, donosnosti in likvidnosti upravljanja naložb. Zdaj, kaj se je zataknilo v prejšnjem mandatu in upam, da se ne bo v tem , je to, da se, nekatere stranke so si pač predstavljale, da bo v tem demografskem skladu tudi premoženje, ki tja ne sodi. Zdaj nekateri odzivi, na predlog, ki ga je pripravila oziroma osnutek, ki ga je, predstavila vlada kaže na to, da gremo po poti, ki je bila začrtana po prejšnjem mandatu. Kar se pa tiče današnjega predloga, bi pa rekel takole. Zdaj kolegi iz vrste SDS, jaz bom to mogoče malo bolj plastično pozoril , kot da ste nam želeli, predstaviti nov avto, karavan, ko smo ga šli ogledat, je bila limuzina, in zdaj nam trdite, da lahko požagamo tisti zadnji del in naredimo limuzino. Skratka, jaz sem prepričan, da gre za tako pomemben zakon, da ga ne morem zdaj tu spreminjati, amandmirati in brusiti v državnem zboru. Gre za tako pomemben zakon, da ga mora pripraviti vlada, ki ima največ, največ resursov, največ podatkov glede, samega državnega premoženja in ob tem , ob sestavi besedila tega zakona nosila tudi ustrezno odgovornost. Tako da mi pričakujemo vladni zakon v najkrajšem času. Hvala lepa.